Semmi probléma, négy perc áll rendelkezésére. A négy perccel kellene gazdálkodni Önnek. Nem akartam félbeszakítani, mert nagyon fontos ez a témakör. Remélem semmi oka nem volt annak, hogy Ön ülve maradt. Az a szokás nálunk, itt az Európai Parlamentben, hogy a képviselő, hogyha hozzászól, akkor felállva mondja el a beszédét.